hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu tvö þúsund og sjö um áhafnir íslenskra fiskiskipa varðskipa skemmtibáta og annarra skipa hér er um sama frumvarp að ræða og lagt var fram á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi en varð eigi útrætt en það var einnig lagt fram á hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi þetta mál á sér nokkurn aðdraganda sem ég tel rétt að reifa stuttlega í byrjun starfsemi frístundafiskiskipa má rekja til ársins tvö þúsund og fimm á þeim tíma var ekki að finna heildstæða löggjöf um starfsemina en í ljósi eðlis hennar þar sem skip eru leigð ferðamönnum til sjóstangveiða var litið svo á að starfsemin sem slík væri atvinnustarfsemi

og áhöfn skemmtibáta þar sem um frístundaiðju væri að ræða og þyrfti því engin tilskilin réttindi til þess að stjórna frístundafiskiskipi þau skip sem nú eru leigð til frístundaveiða eru sérsmíðuð með einfalt stjórnkerfi og eru styttri en átta metrar að skráningarlengd í byrjun ársins tvö þúsund og átta skipaði ég starfshóp með það hlutverk að fara yfir öll lög og reglur er varða frístundafiskiskip með það að markmiði að einfalda stjórnsýslu og minnka skriffinsku en um leið að treysta og tryggja öryggi sjófarenda fór hópurinn yfir réttindamál stjórnenda skipanna er leiddi til þeirrar niðurstöðu að ákveðið gat hafði myndast í löggjöfinni þannig að ekki væri gerð krafa um réttindi til að stjórna þessum skipum fyrsta janúar tvö þúsund og átta tóku gildi lög númer þrjátíu tvö þúsund og sjö um áhafnir fiskiskipa varðskipa skemmtibáta og annarra skipa í lögunum er að finna ákvæði um þær kröfur sem gerðar eru til áhafna mismunandi flokka skipa og stjórnenda þeirra eftir því hvernig skipin eru skilgreind í lögum með lögunum eru frístundafiskiskip ekki sérstaklega skilgreind skilgreiningarhugtak skipanna er háð því hvernig þau eru skráð í aðalskipaskrá siglingastofnunar íslands í því sambandi ráðast réttindakröfur að miklu leyti eftir því hvernig skipin eru skráð auk stærðar þeirra og svo framvegis þannig þurfa stjórnendur skráningarskyldra skemmtibáta að hafa sérstakt skemmtibátaskírteini í ljósi þess að frístundafiskiskip eru skráð sem slík í skipaskrána rúmast það ekki innan skilgreiningarhugtaka fiskiskipa eða skemmtibáta og fellur því undir flokkinn önnur skip þegar af þeim sökum verður að horfa til krafna um áhafnir slíkra skipa þannig að hægt sé að heimfæra þær kröfur yfir á frístundafiskiskip ljóst má vera að skemmtibátaskírteini á aðeins við um skemmtibáta eins og þeir eru skilgreindir og þær kröfur sem gerðar eru til annarra skipa eiga einungis við um þá sem starfa um borð á slíkum skipum í ljósi þess kveða lögin ekki á um hæfnisskilyrði þeirra sem stjórna frístundafiskiskipum þar sem áhöfnin starfar ekki um borð í skipunum nauðsynlegt er að bregðast við því tómarúmi sem hefur skapast með því að gera að minnsta kosti sömu kröfur til þeirra sem stjórna frístundafiskiskipum og þeirra er stjórna skemmtibátum um ört vaxandi atvinnugrein er að ræða og skiptir því verulegu máli að tryggja öryggi sjómanna og gera tilteknar kröfur um hæfni og þekkingu þeirra er stjórna skipunum þess má geta að í lok apríl tvö þúsund og átta fórust fjórir þýskir ferðamenn í noregi sem höfðu leigt sér frístundafiskiskip hæstvirtur forseti ég mun nú stuttlega gera nánari grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins frumvarpið fjallar fyrst og fremst um frístundafiskiskip og um hæfniskröfur þeirra sem stjórna skipunum í fyrsta lagi er að nefna að lagt er til að frístundafiskiskip verði skilgreint sérstaklega líkt og aðrar tegundir skipa í öðru lagi er lagt til að gera skuli að minnsta kosti sömu kröfur til þeirra sem stjórna frístundafiskiskipum og þeirra sem stjórna skemmtibátum það er að viðkomandi þurfi að minnsta kosti að hafa skemmtibátaskírteini til strand eða úthafssiglinga eða annað sambærilegt erlent skírteini að mati siglingastofnunar íslands í þriðja lagi er lagt til að sá sem gerir út á starfsemi frístundafiskiskipa skuli sjá til þess að stjórnandi frístundafiskiskips hafi fullnægjandi réttindi og hafi fengið fullnægjandi kennslu á skipið meðal annars á björgunarbúnað þess fjarskiptatæki siglingakort og svo framvegis með þessu er því hugmyndin að útgerðarmaðurinn þurfi að hafa fullvissu um að stjórnendur skipanna hafi tilskilin réttindi en einnig að fara með honum yfir skipið fræða hann um búnað þess og svo framvegis ég hef nú rakið helstu efnisatriði frumvarpsins en því til viðbótar má nefna að í frumvarpinu er að finna reglugerðar og gjaldtökuheimild eins og fram hefur komið er hér um mikilvægt mál að ræða og nauðsynlegt að tilteknar lágmarkskröfur verði gerðar til stjórnenda frístundafiskiskipa og að um starfsemina verði ákveðin umgjörð með tilliti til öryggis mannslífa eigna og umhverfis hæstvirtur forseti ég tel ekki ástæðu til að hafa þessi orð lengri heldur legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar